Când elaborezi o reglementare legislativă, trebuie să ții cont de toți actorii implicați în domeniul respectiv oameni, companii, administrație. În cazul de față, beneficiul ar fi o arhitectură a spațiului aerian bazată pe eficiența activității și nu pe granițe și rute de zbor și, bineînțeles, rute de zbor directe.

Consecințe confort pentru pasageri, mai puțin combustibil ars, emisii de dioxid de carbon mai puține, costuri mai mici, prețuri mai mici.

Implementarea regulamentelor menționate a adus îmbunătățiri activității în domeniu schema de performanță, organismul de evaluare a performanței, managerul de rețea. Securitatea zborurilor nu a fost afectată, întârzierile s au diminuat, dar costurile plătite de companiile aeriene și implicit de pasageri nu au scăzut. Nu există progres în ceea ce privește remodelarea spațiului aerian, nu există niciun FAB operațional, iar progresul în ceea ce privește rutele directe este insuficient.

Administrațiile și sindicatele din statele membre se împotrivesc din motive diferite privilegii și teama nefondată de a pierde locul de muncă.

Ar fi păcat ca implementarea să se facă pe actuala arhitectură a spațiului aerian. Ar fi o pierdere nejustificată financiară, considerabilă, bani publici, și nu ar aduce beneficiile scontate pentru pasageri.

O implementare coordonată de un manager, o distribuție teritorială bazată pe eficiența serviciului prestat, posibilitatea de a reorganiza spațiul aerian, independența managerului de rețea, a organismului de evaluare a performanței și a autorităților de reglementare naționale, eficientizarea furnizării serviciilor suport și o schemă de performanță aprobată de

Motivul principal invocat de opozanții regulamentului, separarea obligatorie a serviciilor suport, a fost eliminat de votul din Comisia pentru transport. S a introdus o procedură utilizată deja de prestatorii de servicii evaluarea mai multor oferte.

Dimpotrivă, eu văd numai măsuri care ar duce la o activitate eficientă, în beneficiul tuturor, dar mai ales al celor pentru care este livrat acest serviciu, al pasagerilor. Nu aceeași părere au statele membre, sau mai bine zis administrațiile din statele membre. În toate discuțiile purtate, subiectul nu a fost pasagerul, ci funcționarul și lucrătorii de la sol. Eu cred că un serviciu trebuie modelat pentru beneficiar și, în acest caz, este pasagerul cel care trebuie să beneficieze de siguranță, confort și un preț corect. Îmi pare extrem de rău ca două președinții rotative, Lituania și Grecia, nu au fost capabile să înceapă discuțiile în Consiliu. Pentru mine, această situație arată că statele membre știu că dacă se discută, se ajunge la un acord.